Parce que la publicité, cela peut être le pire comme cela peut être le meilleur. Le pire si elle est mensongère, si elle est intrusive, si elle trompe, si elle ne joue pas son jeu, si, au fond, elle n'apporte pas ce que le consommateur attend d'elle, c'est à dire de l'information. Le meilleur, parce que la publicité, c'est aussi un outil formidable de développement économique. La publicité est une sorte de lubrifiant de l'économie, comme certains l'ont dit, la publicité est aussi un élément qui apporte au consommateur, quand elle est bien faite, des éléments de comparaison, et elle stimule, d'une certaine manière, la concurrence. Alors, la publicité, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et pourquoi un nouveau texte, alors qu'il existe déjà des textes? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la publicité d'aujourd'hui n'est pas la publicité d'hier.

Et une des justifications de ce rapport, c'est que les textes qui permettent de réguler la publicité sont parfois totalement inadaptés aux outils qui sont apparus ces dernières années. La publicité peut être intrusive, et elle l'est de plus en plus, elle envahit la vie privée. La publicité, c'est aussi un autre élément tout à fait nouveau, qui n'est pas traité par les textes. La publicité peut être cachée. La publicité peut ne pas dire son nom.

Tout cela est capable de détruire littéralement une marque en quelques jours ou quelques semaines. Donc, on voit bien que la publicité d'hier n'est pas du tout la publicité d'aujourd'hui, que celle ci utilise des outils qui n'existaient pas je pense à la publicité comportementale, la publicité ciblée, la lecture de vos mails privés. Qui veut ici, qui accepte que ses mails privés soient lus? Eh bien, c'est aujourd'hui le cas à des fins publicitaires. Au fond, je crois, mes chers collègues, qu'il faut que nous réfléchissions à quelques valeurs très simples respect de la vie privée, protection des plus vulnérables, parce qu'on sait très bien que les enfants sont parmi les plus vulnérables qui reçoivent de la publicité que l'on appelle comportementale, c'est à dire qui ciblent leurs habitudes.

C'est une publicité qui cible leurs désirs particuliers.

Eh bien, nouvelle technique, nouveaux enjeux enjeux économiques considérables. On voit que, au fond on est dans un véritable débat politique. La question est résolue, si on écoutait quelques professionnels qui ne veulent surtout pas qu'on touche au monde de la publicité. Et c'est vrai qu'on entend quelques professionnels nous expliquer qu'au fond, les consommateurs sont avertis par de larges et extrêmement détaillées politiques de confidentialité sur les sites Internet.

On voit bien qu'au fond, on en revient toujours à la même question la publicité doit être loyale, respectueuse des uns et des autres, respectueuse de la vie privée. Le consommateur ne doit pas être épié, ne doit pas être ciblé à son insu. Le consommateur, le citoyen, doit être respecté. Monsieur le Président, et j'en terminerai là, il nous faut donc avoir deux objectifs. D'abord une publicité loyale, plus loyale, plus respectueuse, plus efficace donc et plus respectueuse de la vie privée mais aussi des citoyens, c'est à dire des citoyens consommateurs, mieux avertis, pas manipulés, mieux informés, à l'esprit critique plus affûté. C'est tout le but de ce rapport.